De Roemeense politici zullen zeker geen prijzen krijgen voor doortastend optreden en openbaarheid van bestuur. Maar dat zijn Roemeense problemen, dat is waar de kiezers in Roemenië jaar in jaar uit voor kiezen. Het mag dan misschien een zootje zijn, maar het is hún zootje, hun eigen soevereine keuze. De Europese Unie dient zich afzijdig te houden van interne politieke strubbelingen en verkiezingen. De Europese Commissie overschrijdt continu haar grenzen door soevereine staten EU dictaten op te leggen. Zodra er verkiezingen zijn in soevereine landen, duikelen de eurocraten over elkaar heen om zich te bemoeien met die verkiezingen. Graag wordt daarbij gebruik gemaakt van EU commissarissen uit de betreffende landen. In Nederland moest Kroes zo nodig haar eurofiel gewauwel in de kranten uitdragen, in Finland was Olli Rehn ook nooit ver weg.

Dit is onacceptabel gedrag voor niet gekozen bestuurders, die zich niet moeten bemoeien met democratische processen in soevereine landen.